Aș dori să încep prin a saluta înființarea în România săptămâna trecută a Ministerului Fondurilor Europene, care va coordona managementul acestora în aparatul administrativ. La ora actuală, România și Bulgaria se află în dificultate în ceea ce privește absorbția fondurilor, în special în privința protecției mediului.

Raportul Comisiei se referă în special la deficiențele constatate în sistemul de achiziții publice utilizat pentru distribuirea lor. În contextul crizei actuale, aceste fonduri reprezintă o garanție împotriva dezechilibrelor economice provenite din zona euro. Consider că modul de absorbție a fondurilor structurale poate fi îmbunătățit și prin cooperarea regională între state vecine. Luând în considerare elaborarea perspectivei financiare multianuale, anul 2012 este decisiv pentru faza de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.